Monsieur le Président, d'abord je voudrais dire que j'étais très heureux et impressionné par le fait que la quasi totalité des parlementaires qui se sont exprimés ont marqué leur soutien à l'esprit et au contenu de cette proposition, qui est, encore une fois, une pièce fondamentale dans la régulation du secteur bancaire, pour tirer les leçons de la crise. Et c'est un hommage qui est bien justifié à votre rapporteur. Je voudrais d'ailleurs, puisque j'en suis aux remerciements, ajouter à ces remerciements ceux que nous devons à tous les collaborateurs, qui ont travaillé auprès de vous, auprès de nous, auprès de la Présidence, parce que c'est un sujet qui a été extrêmement technique, juridique, précis, et qui a sollicité beaucoup de compétences. Je voudrais, télégraphiquement, confirmer à Corien Wortmann Kool, comme à Mme Thyssen, tout à l'heure, ou à Mme Goulard, la détermination de la Commission à présenter, quand elles ne le sont pas déjà, toutes les pièces qui constituent ce que l'on appelle l'union bancaire. Beaucoup sont déjà là, la supervision par la Banque centrale européenne, le texte sur la résolution qui est sur votre table et, dans le même esprit, avec le même volontarisme, nous présenterons avant la pause de l'été la proposition de l'autorité européenne de résolution, qui sera en parallèle avec l'autorité de supervision et nous la présenterons parce que nous pensons que c'est juridiquement possible en nous appuyant sur le traité actuel. Rien n'interdit plus tard, comme cela a été demandé par un certain nombre de ministres à Dublin, qu'une modification ciblée ou précise du traité nous mêmes à la Commission dans le blue print que nous avons présenté au mois de novembre, nous avons imaginé des évolutions futures du traité

Bullmann a très clairement et correctement dit que le Parlement apporte de bonnes réponses dans ce domaine, et pas seulement là.

Morganti, que nous présenterons la réforme qui sera le suivi du rapport Liikanen également avant la fin de l'été, en tenant compte de toutes les études d'impact que je fais sur toutes les options pour travailler sérieusement et sans improvisation. Sharon Bowles a évoqué, parmi d'autres sujets, les rémunérations et les bonus, et la responsabilité des actionnaires. Je confirme que nous allons, que nous voulons renforcer systématiquement la responsabilité des actionnaires pour toutes les entreprises, et vous trouverez cela dans plusieurs textes que nous allons présenter.

Oui, nous régulons la finance. Oui, vous régulez la finance. Il faut le dire, puisque c'est vrai, avec ce mot clé qui est celui de la transparence, puisque c'est la première condition de la responsabilité.

À Mme Vicky Ford comme à Mme Swinburne, je veux dire même si nous ne sommes pas d'accord sur ce point que le texte que vous allez adopter aujourd'hui est conforme au comité de Bâle et à ses recommandations. Il tient compte, cependant, des spécificités du secteur bancaire européen.

Enfin, je voudrais dire à

J'ai reçu le nouveau secrétaire d'État aux finances américain,

Le G20 se réunit cette semaine.